Pani Przewodnicząca! Somalia od dłuższego już czasu regularnie jest ofiarą przerażających i jednocześnie tchórzliwych ataków terrorystycznych, włączając w to październikowy atak bombowy w Mogadiszu będący jednym z najkrwawszych zamachów na świecie.

Nie ulega więc wątpliwości, że niezbędne są kompleksowe działania mające na celu likwidację tej organizacji terrorystycznej.

Trzeba jednak pamiętać, że obok wzmocnienia sił bezpieczeństwa równie ważne są działania dodatkowe, takie jak ograniczenie źródeł finansowania Asz Szabab poprzez kontrolę pochodzenia zasobów naturalnych czy też zmniejszenie ryzyka rekrutacji przez Asz Szabab osób młodych, na przykład poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy.